sjötta september síðastliðinn

meginmarkmið samningaviðræðnanna voru að tryggja varnir landsins með viðunandi hætti eftir að fastri viðveru bandaríkjahers á íslandi lauk og tryggja snurðulausa yfirtöku íslands á rekstri alþjóðaflugvallarins í keflavík ríkisstjórnin telur að þessi markmið hafi náðst að auki þurfti að gera samning við bandaríkjamenn um skil þeirra til íslands á landi og mannvirkjum það hefur tekist og með svipuðum hætti og á við skilasamninga við bandaríkjamenn vegna herstöðva annars staðar svo sem í þýskalandi aðdragandi málsins er eins og kunnugt er að hinn fimmtánda mars síðastliðinn tilkynnti bandaríkjastjórn ríkisstjórn íslands að vegna núverandi stöðu öryggis og varnarmála og brýnnar þarfar fyrir hefðbundinn herafla bandaríkjanna annars staðar í heiminum myndi fastri viðveru bandarísks herliðs á íslandi ljúka í lok september tvö þúsund og sex bandaríkjastjórn bauð jafnframt til viðræðna um hvað gæti komið í staðinn fyrir fasta viðveru bandaríkjahers á íslandi þegar henni lyki til að tryggja áfram varnir landsins og undirstrika skuldbindingar bandaríkjanna í varnarsamningnum frá þessu sem og viðbrögðum og stefnu ríkisstjórnarinnar greindi ég alþingi hinn sextánda mars síðastliðinn niðurstaðan sem nú liggur

annar samningur íslands og bandaríkjanna um skil á landi og mannvirkjum þriðja samkomulag um afhendingu búnaðar og tækja vegna yfirtöku íslands á rekstri alþjóðaflugvallarins í keflavík fjórða samningur um leigu á búnaði og tækjum fyrir alþjóðaflugvöllinn í keflavík þá gaf ríkisstjórnin sama dag og niðurstaða viðræðnanna við bandaríkin var kynnt út yfirlýsingu um ný verkefni íslenskra stjórnvalda við brottför varnarliðsins í inngangi að samkomulaginu um varnarmál staðfesta báðir aðilar að skuldbindingar sínar í varnarsamningnum frá nítján hundruð fimmtíu og eitt standi samkomulagið sjálft er í átta liðum í fyrsta lið kemur fram að varnaráætlun hafi verið gerð fyrir ísland varnaráætlunin er unnin eins og aðrar varnaráætlanir það er hún byggir á tilteknum forsendum og fjallar um viðbrögð við vá á ýmsum stigum og hvernig yrði við brugðið varnaráætlunin verður endurskoðuð reglulega og forsendur hennar eins og á við aðrar slíkar áætlanir í stöðugri endurskoðun ein af lykilforsendunum í varnaráætluninni er augljós nefnilega sú að hér á landi verður ekki lengur föst viðvera bandaríkjahers því þurfti sérstaka nýja varnaráætlun fyrir ísland í stað fastrar viðveru bandaríkjahers hér á landi er eins og kemur fram í samkomulaginu byggt á svonefndum hreyfanlegum herstyrk jafnframt kemur fram að hernaðargeta bandaríkjanna standi að baki áætluninni eins og nauðsyn krefur hér er um trúverðugar varnir að ræða í annarri grein samkomulagsins segir að bandaríkin og ísland hafi gert ráðstafanir til þess að tryggja hröð og skilvirk samskipti milli stjórnvalda á hættutímum það var talið nauðsynlegt eftir að fastri viðveru bandaríkjahers á íslandi lyki og bandarísk herstjórn væri ekki lengur í landinu að staðfesta sérstaklega hvaða samskiptaleiðir yrðu notaðar milli íslenskra og bandarískra stjórnvalda í neyðartilfellum þar á meðal við bandarísk hermálayfirvöld í þriðja lagi er í samkomulaginu gert ráð fyrir árlegum bandarískum æfingum með hugsanlegri þátttöku annarra nato ríkja æfingar bandaríkjahers á íslandi eru til marks um skuldbindingu þeirra í varnarsamningnum og er ein mikilvæg leið til að gera þá skuldbindingu sýnilega og auka trúverðugleika hennar af íslands hálfu er sérstök áhersla lögð á nauðsyn loftvarnaæfinga en ýmiskonar aðrar æfingar koma einnig til greina undirbúningur fyrir fyrstu æfinguna á næsta ári hefst væntanlega fljótlega óformlega hefur verið talað um að hún gæti orðið í júní í fjórðu grein samkomulagsins um varnarmál er fjallað um ratsjárstöðvakerfið á íslandi stjórnvöld telja mikilvægt er að hér verði eins og í nágrannalöndum okkar starfræktar ratsjárstöðvar bandaríkin munu kosta rekstur ratsjárstöðvanna til fimmtánda ágúst tvö þúsund og sjö á þeim tíma fara eins og segir í fjórða grein samkomulagsins fram viðræður milli íslands og bandaríkjanna og við nato um fjármögnun og framtíðarfyrirkomulag ratsjárkerfisins og hvernig það gæti komið sérstaklega að gagni fyrir bandalagið ratsjárkerfið er byggt á kostnað nato en bandaríkjamenn hafa staðið undir rekstrinum stjórnvöld vilja að ratsjárkerfið starfi áfram með þeim hætti að ísland og bandaríkin skipti með sér kostnaðinum þannig að við mundum greiða stóran hluta kostnaðarins einnig kemur til greina eins og áður segir að nato taki þátt í kostnaðinum en um það á eftir að ræða við bandalagið kostnaður við að starfrækja ratsjárkerfið er verulegur hversu mikill fer að nokkru eftir kröfum og forsendum en hann gæti numið um einum milljarði króna á ári og víst að hann mundi nema hundruðum milljóna króna á ári að lágmarki auk þess að efla öryggi lands og þjóðar hefur starfræksla ratsjárstöðvanna í för með sér mikið hagræði fyrir flugumferðarstjórn ekki síst vegna hinnar miklu flugumferðar sem fer um íslenska flugumferðarstjórnarsvæðið á leið milli evrópu og norður ameríku í fimmta lagi er með samkomulaginu komið á reglubundnu samráði milli íslands og bandaríkjanna um öryggismál gert er ráð fyrir fyrsta samráðsfundi á ráðherrastigi síðar í haust í sjöttu grein er fjallað um tengsl íslenskra stjórnvalda við hernaðarlega áætlanagerð stefnt er að því að hafa íslenskan fulltrúa hjá herstjórn nato í brunsum í hollandi sem jafnframt yrði tengiliður við evrópuherstjórn bandaríkjanna í stuttgart í þýskalandi þetta er nauðsynlegt til að fylla skarð sem myndast þegar varnarliðið og yfirstjórn þess hverfur úr landi og til þess þar með að tryggja íslenskum stjórnvöldum berist örugglega og greiðlega nauðsynlegar upplýsingar þetta er einnig nauðsynlegt vegna þess að varnaráætlunin fyrir ísland og forsendur hennar verða ávallt til endurskoðunar eins og venja er með slíkar áætlanir hér yrði loks um að ræða upplýsingaöflun sem gæti skipt miklu máli vegna hryðjuverkavarna í sjöundu grein kemur fram að ætlunin er að auka samstarf milli bandarísku strandgæslunnar og landhelgisgæslunnar með æfingum þjálfun og starfsmannaskiptum með sama hætti er ætlunin að auka samskipti og samstarf íslands og bandaríkjanna á sviði hryðjuverkavarna eins og segir í áttundu og síðustu grein samkomulagsins um varnarmál með skilasamningnum var varnarsvæðunum sem bandaríkjaher hefur haft til afnota vegna varna landsins skilað til íslenska ríkisins þrítugasta september ásamt öllum mannvirkjum á þeim í bandarískri eigu undantekning er að áfram verður til staðar varnarsvæði við grindavík en á því eru fjarskiptamöstur bandaríkjahers og tilheyrandi búnaður í skilasamningnum kemur fram að bandaríkin skila varnarsvæðum í því ástandi sem þau eru en íslenska ríkið fær öll bandarísk mannvirki án endurgjalds þar er um veruleg verðmæti að ræða sem nema milljörðum þótt ljóst sé að mörg mannvirkjanna verði rifin hrakvirði mannvirkja í eigu bandaríkjanna og nato á íslandi er talið vera um hundrað fimmtíu milljónir dollara eða um ellefu milljarðar króna kostnaður við að byggja þau nú yrði auðvitað margfalt meiri hluti mannvirkjanna er nauðsynlegur vegna reksturs alþjóðaflugvallarins en ísland tekur yfir þann rekstur þá er frá því gengið í sérstökum samningi að ísland fær ýmsan flugvallarbúnað án endurgjalds og leigir gegn mjög lágu gjaldi ýmsan annan búnað og tæki sem eru nauðsynleg til að reka alþjóðaflugvöllinn leigan er aðeins um ein milljón króna á mánuði samtals mundi sá búnaður og tæki sem ísland fær afhent eða tekur á leigu kosta allt að þremur og hálfum milljarði króna nýr hrakvirði er um einn og hálfur milljarður króna tekið skal fram að sumt af búnaði og tækjum þarf að endurnýja á næstu árum inntakið í skilasamningnum er að gegn því að fá öll bandarísk mannvirki án endurgjalds og búnað og tæki vegna flugvallarins án endurgjalds eða gegn mjög lágri

eins og fyrr sagði með sama hætti og samningar bandaríkjamanna vegna lokunar herstöðva annarsstaðar svo sem í þýskalandi hvað varðar mannvirki í eigu atlantshafsbandalagsins sem hafa verið í umsjá bandaríkjahers munu íslensk og bandarísk stjórnvöld vinna að því sameiginlega á vettvangi nato að afhenda þau íslandi til ráðstöfunar nato hefur lagt umtalsverða fjármuni í ýmis mannvirki á varnarsvæðunum án flugturn flugbrautir akstursbrautir flugvéla flugskýli olíugeyma í helguvík ratsjárstöðvar á fjórum stöðum á landinu og fleira ekki þarf að greiða fyrir mannvirki sem nato afhendir til opinberra nota en rekstrarkostnaður og viðhald fellur auðvitað á viðkomandi ríki þegar ekki er lengur talin þörf fyrir nato mannvirki er það tilkynnt yfirherstjórn atlantshafsbandalagsins og höfuðstöðvum nato í brussel bandaríkin hafa tilkynnt að þau hafi ekki lengur þörf fyrir mannvirkin en sem notendaríki bera þau frá þeim tíma ábyrgð á viðhaldi nato mannvirkja á íslandi í allt að tólf mánuði eftir það tekur ísland við mannvirkjunum og kemur þá til greina að selja einhver þeirra í samvinnu við nato telji bandalagið einhver verðmæti liggja í þeim einnig er hugsanlegt að nato afskrifi mannvirki hér á landi úr eignaskrá sinni en þá geta íslensk stjórnvöld ráðstafað þeim að eigin vild hvað varðar umhverfismál og hreinsun á varnarsvæðunum þá er umfang mengunar þar í aðalatriðum þekkt varnarliðið var í gegnum tíðina hvorki betra né verra en aðrir aðilar hér á landi að þessu leyti heilsu manna stafar engin hætta af mengun á varnarsvæðunum aðferðir og tækni til að hreinsa hana er þekkt byggja má á reynslu af hreinsun sem þegar hefur farið fram á varnarsvæðunum til að áætla kostnað grunnvatn á varnarsvæðum er víða mengað af olíu rokgjörnum lífrænum leysiefnum og nítrati hreinsun á þessum efnum úr grunnvatni er vart framkvæmanleg þar fremur en annarsstaðar neysluvatn er ekki lengur tekið úr þessu svæði vatnsból reykjanesbæjar voru færð fyrir einum og hálfum áratug á annað grunnvatnssvæði í grindavík ekki er hætta á að þau vatnsból mengist vegna mengunar grunnvatns á varnarsvæðum það er forgangsverkefni að hylja nokkra urðunarstaði og hauga á varnarsvæðunum á næstu árum með vatnsheldu lagi til að hindra frekari grunnvatnsmengun af þeirra völdum og vakta síðan grunnvatnið með sýnatöku til viðbótar þarf að gera ráðstafanir þar sem er olíumengaður jarðvegur og fjarlægja þarf pcb mengaðan jarðveg á nokkrum stöðum í skilasamningi íslands og bandaríkjanna er í þriðju grein ákvæði þess efnis að komi í ljós ófyrirséð alvarleg mengun á næstu fjórum árum muni ísland og bandaríkin hafa samráð og samstarf um viðbrögð

og enn minni þegar búið verður að loka fyrrnefndum haugum og urðunarstöðum sem stefnt er á að gera á umræddu tímabili á undanförnum árum hefur markvisst verið unnið að hreinsun á umhverfinu á keflavíkurflugvelli og eru til nákvæm gögn um það á reynslu af þessum verkefnum má byggja raunhæfa kostnaðaráætlun og er talið að hreinsunarkostnaður gæti numið allt að tveimur milljörðum króna þar af gætu allt að ellefu hundruð milljónir farið í að hylja og loka fyrrnefndum haugum og urðunarstöðum sem eins og fyrr sagði er forgangsatriði á næstu árum mannvirkjum á varnarsvæðinu á keflavíkurflugvelli má skipta gróflega í um níu hundruð íbúðir um ellefu hundruð sextíu einstaklingsherbergi og um tvö hundruð önnur mannvirki síðastliðin tíu ár hefur mannvirkjum fækkað töluvert gamlar og óhagkvæmar byggingar hafa verið skipulega rifnar í kjölfar fækkunar í varnarliðinu undanfarin ár ef til dæmis helmingur bygginganna yrði rifinn sem sérfræðingar telja líklegt að þurfi þá mundi það kosta allt að þremur milljörðum króna á einhverju árabili í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá tuttugasta og sjötta september síðastliðnum um ný verkefni íslenskra stjórnvalda við brottför varnarliðsins segir að stofnað verði hlutafélag í eigu ríkisins um framtíðarþróun og umbreytingu fyrrverandi varnarsvæðis á keflavíkurflugvelli verkefni félagsins verður að koma þessu svæði og mannvirkjum á því með skipulegum hætti í arðbær borgaraleg not án þess að valdi röskun í samfélaginu félagið mun bera ábyrgð á og annast rekstur og umsýslu nánar tiltekinna eigna á svæðinu útleigu sölu hreinsun og eftir atvikum niðurrif mannvirkja þar til verkefninu telst lokið félagið mun lúta forræði forsætisráðherra og mun ríkisstjórnin skipa tvo menn í stjórn þess en leitað verður til sveitarfélaga á suðurnesjum um að skipa einn mann þá segir í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að til að efla almennt öryggi verði við endurskoðun laga um almannavarnir hugað að því að koma á fót miðstöð þar sem tengdir verði saman allir aðilar sem koma að öryggismálum innanlands hvort heldur vegna náttúruhamfara eða vegna hættu af mannavöldum til að tryggja sem best samhæfingu innan miðstöðvarinnar munu forsætisráðherra utanríkisráðherra dóms og kirkjumálaráðherra samgönguráðherra heilbrigðis og tryggingamálaráðherra og umhverfisráðherra sitja í yfirstjórn hennar dagleg stjórn miðstöðvarinnar verður á vegum dóms og kirkjumálaráðherra og mun hann leggja fram frumvarp til nýrra almannavarnalaga einnig segir í yfirlýsingunni að samhliða því sem unnið er að nýskipan lögreglumála verður samstarf lögreglu landhelgisgæslu slökkviliða og björgunarsveita aukið enn frekar þannig að tryggja megi þátttöku varaliðs hvarvetna þar sem þess kann að verða þörf í landinu jafnframt kemur fram að tryggt verður að íslensk yfirvöld hafi lögheimildir til náins samstarfs við stjórnvöld og alþjóðastofnanir þar sem skipst er á trúnaðarupplýsingum enn fremur er tilkynnt í yfirlýsingunni að unnið verði að því að koma á öflugu öruggu fjarskiptakerfi tetra kerfi sem nær til landsins alls og bent á að þegar hafi verið gerðar ráðstafanir til að efla þyrluþjónustu landhelgisgæslunnar auk þess sem ný flugvél og nýtt varðskip verða keypt lýst er yfir að ríkisstjórnin muni vinna að því að koma á laggirnar samstarfsvettvangi fulltrúa stjórnmálaflokkanna þar sem fjallað verði um öryggi íslands á breiðum grundvelli meðal annars í samstarfi við sambærilega aðila í nálægum löndum þá segir að við brotthvarf varnarliðsins sé eðlilegt að yfirstjórn málaflokka og stjórnsýsla á keflavíkurflugvelli breytist til samræmis við það sem almennt tíðkist í landinu og að ríkisstjórnin muni vinna að því fyrst um sinn verður stjórnsýslan á fyrrverandi varnarsvæði þó óbreytt frá því sem verið hefur jafnframt verður skilgreint sérstakt svæði á flugvellinum undir yfirstjórn utanríkisráðherra sem verður til afnota vegna æfinga á vegum bandaríkjanna og annarra ríkja atlantshafsbandalagsins eða annarra hernaðarþarfa loks kemur fram í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að gerðar verði ráðstafanir til að lesið verði úr öllum merkjum frá ratsjárstofnun sem þýðingu hafa varðandi eftirlit með flugvélum í lofthelgi íslands varnarliðið hætti þessu í sumar en í síðustu viku komst þetta eftirlit á aftur á vegum ratsjárstofnunar